Realität ist nur leider, dass dafür nicht genügend Familienangehörige da sind.

Daher meine Frage Welche Initiativen will die Ratspräsident ergreifen, damit wir genügend professionell ausgebildetes Pflegepersonal zur Verfügung haben? Denkt man auch an eine Form der harmonisierten Ausbildung, weil das neue Initiativen sind?